Señora presidenta, hemos apoyado las justas demandas sociales de las trabajadoras y los trabajadores de Irán ante las medidas neoliberales que han supuesto la pobreza para una parte importante de la población. La fuerte subida de la gasolina, la eliminación de subsidios necesarios o el injusto reparto de la riqueza son datos incontrastables que avalan la justa lucha de los trabajadores. A la vez, denunciamos el intento de infiltración de sectores que, utilizando la violencia, buscan no la mejora de la población, sino la desestabilización acorde a agendas de injerencia externa.

Denunciamos también la injerencia de los Estados Unidos o Arabia Saudí, pretendiendo orientar manifestaciones legítimas hacia un camino de violento cambio de régimen acorde a sus intereses. Exigimos al Gobierno de Rohaní que satisfaga las demandas populares y no oponga la represión a los manifestantes que pacíficamente reclaman derechos sociales y económicos para su pueblo.